Ja, ko tole poslušam, se mi res zdi, da je zdrav razum popolnoma usahnil. Ne vem, kako nam uspe, v tej stavbi prav popolnoma iz vsakega vprašanja narediti teater in ideološko vprašanje. Za moped gre in za varnost v cestnem prometu. Prosim te. Gre za vozila na motorni pogon, tudi sto kilogramov, se umirite pa pustite kolegu, da dokonča svojo misel. Kradete mu čas. Na cestnem področju veljajo za vse, za pešce, za tiste na skirojih, za tiste na rolerjih in tudi kolesarje. Pojdite skozi naselje več kot petdeset kilometrov na uro. Tudi s kolesom vas lahko izmerijo, ustavijo in vam dajo kazen, policisti. Lahko vam jo dajo. Potem tukaj promoviramo, kako je treba goljufati pri tehničnih pregledih. Mislim, katastrofa, mi bomo zdaj legalizirali, goljufanje, ali kako? Mislim, krasno. Dokazati je treba samo homologacijo, tehnično ustreznost, ki, kaj, kaj dokazujemo s homologacijo, da delujejo zavore, da so v skladu z evropskimi smernicami, da ima luči, da je omejena hitrost, da je, pravilno vzmetenje in zdaj, nekaterih iz ruralnih področij, bomo mi in bomo spremenili, pravila, bodo lahko se vozili z neregistriranimi, nehomologiranimi, neizpravnimi vozili. Vozilo, ki nima homologacije, ki nima tehničnega pregleda, je neizpravno tehnično in je nevarno. Nevarno je zame, za kogarkoli. Skiro, tudi skiro se mora na cesti obnašati skladno s cestnoprometnimi predpisi. Gospa predsednica, Dajte priznati, da ste s predlogom tega zakona oziroma teh sprememb zakona popolnoma zgrešili, ker to ne bi bil en korak nazaj. To se vrnemo spet v v v kaos, ko se lahko počne, vsak lahko počne, kar hoče v tej državi, ali kaj? In zdaj, kaj ima kar na enkrat NLB in ne vem kaj še vse, z z mopedi, s s kolesi s pomožnim motorjem, da boste zadovoljni? Ne vem, jaz sem čakal samo en stavek, da se je migrant na petdesetkubičnem mopedu, je ukradel socialno pomoč, steklokeramično ploščo privezal na hrbet, peljal v Slovenijo in pripeljal se pa iz Venezuele. Samo še to je manjkalo pa bi bila današnja razprava popolna. Tako da jaz tega zakona absolutno ne bom podprl. To pa, da mi, da namigujete oziroma kar direkt poveste, da je to, vprašanje kakšnega lobija, to je pa nedostojno od nedostojno. pridite ven s papirji pa kaj dokažite, ne samo govoriti. Kar pa govorite, jaz se opravičujem, to je pa popolna neumnost. Hvala lepa.